virðulegi forseti ég er búinn að fylgjast með öllum háttvirtum stjórnarandstæðingum flytja sínar tuttugu ræður og enn þá að velta því fyrir mér og reyna að átta mig á út á hvað þetta mál gengur en þetta er eins og háttvirtur þingmaður og skörulegasti stjórnarandstæðingurinn helgi hjörvar segir að hér er verið að gera alþingi skömm til þannig að það er augljóslega mikið undir svo maður noti bara þeirra eigin orð það kemur hér fram hjá háttvirtum stjórnarandstæðingum að upphaf verðtryggingarmálsins sé hjá hæstvirtum forsætisráðherra sigmundi davíð gunnlaugssyni en verðtryggingin var nú sett á nítján hundruð sjötíu og níu þá var hæstvirtur forsætisráðherra fjögurra ára gamall ef mér reiknast rétt til það getur nú tæplega verið ástæðan hér kemur háttvirtur þingmaður upp og segir að hann hafi ekki fengið fullnægjandi svör og þess vegna er farin þessi fordæmalausa leið virðulegi forseti ég vil nú bara vekja athygli manna á umræðunni hér á síðasta þingi það var nú ekki eins og við sem vorum þá í stjórnarandstöðu fengjum fullnægjandi svör en það er langur vegur frá ég ætla nú ekki að halda langa ræðu um það virðulegi forseti ég legg til að háttvirt stjórnarandstaða hætti þessu málþófi og noti aðra liði til að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra